Hvala lepa, spoštovani podpredsednik! Najprej bi rad se odzval na to zadnjo razpravo tega gospoda pred mano, ki očitno nima razčiščenih nekih osnovnih stvari. Najprej se mi zdi zelo pomembno, da poudarim, da je najpomembneje, in vsi se moramo zavedati, da je treba več ustvariti, potem lahko več delimo in nikakor ne z dodatnimi davčnimi obremenitvami. Kako mi lahko stimuliramo tiste, ki morajo vlagati v tehnologijo, višje plače in kot, tako dalje, če jim bomo, poviševali, davke na zaposlene, na vse ostalo in tako dalje, da ne bom šel v podrobnosti? Spoštovani gospod, verjel bi, da se spoznate malo se v ekonomijo, na tak način, kot sem jaz zdaj uvodoma povedal. Najprej je treba ustvariti ustrezno okolje, v katerem lahko delodajalci in tisti, ki investirajo, ustvarjajo in s tem dajejo tudi bistveno boljše in lepše plače zaposlenim, ne pa z višanjem davkov, kot ste vi trdili. In druga stvar, spoštovani gospod in spoštovane kolegice in kolegi v parlamentu, jaz sem prepričan, da vsak dober gospodar, vsak dober podjetnik se še kako zaveda kako je pomembno, če so delavci dobro plačani, potem so delavci zadovoljni in so tudi, in je tudi produktivnost višja. Vsak normalni gospodar, vsak dober delodajalec se tega še kako zaveda. In sedaj, če se malo dotaknem razprave Levice, to čisto mimo ne morem, ker to, kar sem danes poslušal, razpravljavca prej, prej, preden je zapustil ta prostor, je govoril resnično, nebuloze, ki enostavno niso sprejemljive za, za za državni zbor. Med drugim je govoril o nekih osemnajstih evrih, očitno dvomim, da ja se je lotil pravilno izračunati, tisto, kar bodo, delavci po tem zakonu dobili, bi rad opozoril in ponovno spomnil na zakon, o minimalni plači, tistem zakonu je delavec dobil enaindvajset cela enainpetdeset odstotka, torej, evrov, na mesec, država pa devetindvajset cela devetintrideset, s tem, da se tistim zaposlenim s temi, najnižjimi dohodki zgodijo še, v večini primerov zgodi še naslednji problem, izguba socialnih transferov ali pa delež deležev socialnih transferov, otroški dodatek, državne štipendije, znižanje plačil za vrtec ter subvencije za malico, kosilo in tako dalje, in na koncu se zgodi, da tistim, ki so dvignili minimalno plačo, bodo na koncu dobili minus, ne pa tistih v letu dva, torej, devetnajst enaindvajset cela enainpetdeset, na mesec povišanja minimalne plače. To je tista stvar. In jaz sem prepričan, da ko se je ta minimalna plača pripravljala, bi trebalo o tem razmišljati, mi smo v tem zakonu o tem razmišljali. In ko bom prebral, naše, ključne cilje in pa poglavitne rešitve, boste videli, da smo o tem razmišljali, in te ta zakon tudi to situacijo popravlja. In potem ne morem razumeti, da ljudje v tem parlamentu, vsiljujejo neke stvari, ki so se zelo slabo premišljene ali pa popolnoma nepremišljene, na drugi strani pa, ugovarjajo. In vedno slišim, da državni proračun pač nečesa ne more, nečemu ne more slediti, a lahko smo sledili petsto milijonov evrov povečanju stroškov državne in javne uprave. A to pa je ni bil problem? A ta problem pa ni bil? Kdo je to sprejel tele, te odločitve in te rešitve, kdo? Ta vlada, ta koalicija. Za pol milijarde in ni bilo nobenih problemov, nobenega, zadržka, nobenih težav. Sedaj, ko bi pa trebalo tukaj zagotoviti, ko gre za zaposlene, ko gre za te delavce, ki so na, na, na, na, na robu preživetja in tako dalje, tu pa denarja ni. Vedno ista zgodba. Vedno ista zgodba. In tisto, kar mene strašno moti, je ta socialistični način razmišljanja - država mora imeti čisto vse vajeti v rokah, da lahko drži pod strogo kontrolo kompletni narod, delodajalce, zaposlene in tako dalje. To je tista zgrešena filozofija. In to napako je ta socialistični sistem delal vseskozi od samega začetka, od samega obstoja pa do danes, zato je tudi propadel. In sedaj se vrnemo k temu zakonu. In bom še enkrat prebral cilje in poglavitne rešitve, da, da vemo, o čem govorimo. Cilj predloga zakona med drugim, cilj predloga zakona je zagotoviti višje neto plače za vse delavce, ne glede na višino njihovih plač. Predlagamo, da se neto plače zvišajo z davčno razbremenitvijo, in sicer z znižanjem stopenj v vseh dohodninskih razredih, zvišanjem splošne dohodninske olajšave, zvišanjem mej dohodninskih razredov in usklajevanje davčnih olajšav in neto letne davčne osnove z indeksom cen življenjskih potrebščin, inflacije. Poglavitne rešitve poglavitne rešitve so: znižanje stopnje v vseh dohodninskih razredih za dve odstotni točki, zvišanje splošne dohodninske olajšave na štiri tisoč evrov, zvišanje mej, dohodninskih razredov za dva tisoč evrov in usklajevanje davčnih olajšav ter neto letne davčne osnove z indeksom cen življenjskih potrebšin potrebščin oziroma inflacije, ne glede na njihovo višino. Predlagamo, da se te rešitve uporabijo že pri dohodnini za leto dva devetnajst. Z navedenimi ukrepi bomo poleg zvišanja neto plače za vse delavce dosegli tudi, da delavci z minimalno plačo kljub njenemu zvišanju ne bodo plačevali bistveno višje dohodnine, s tem se bo večina učinka zvišanja minimalne plače prelila v izboljšanje materialnega položaja delavcev in njihovih družin, ne pa za polnjenje državnih blagajn, kar se dogaja ob, veljavni ureditvi. Za delavca s povprečno plačo bi sprejetje predlaganih rešitev pomenilo za okoli šestdeset evrov, višjo neto mesečno plačo, kar bi na letni ravni zanj pomenilo okoli sedemsto dvajset evrov več dohodka. Torej, to so tisti ključni, argumenti, zakaj smo mi pravzaprav ta zakon, vložili v parlamentarno proceduro. In jaz sem prepričan, da vsi tisti, ki sedimo v tem parlamentu, če imamo resnično interes pomagati zaposlenim, in tistim delavcem, da ta zakon sprejmemo; lahko ga v torej v nadaljnji proceduri, popravimo, naredimo še vse tisto, kar je potrebno, kar misli koalicija, da ni prav, oziroma vlada, in resnično enkrat gremo po pravi poti, v smeri razbremenitve delavskih plač, in vse tisto, kar jaz mislim, da je nujno potrebno za to, da se gospodarstvo, lahko normalno razvija, da začnemo ustvarjati neko normalno gospodarsko okolje. Da lahko tudi delodajalci, obrtniki, kot že je veliko, v naši, slovenski družbi takih podjetnikov in obrtnikov, kjer vidimo, da imajo zelo, dobre, zelo primerne plače, to pa zaradi tega, ker dosegajo višjo dodano vrednost. Torej, več je treba narediti, da lahko več deliš; to se mi zdi da tisto, kar je ključno.